Gospa poslanka, izvolite. Spoštovani gospod predsednik. Vsi skupaj lepo pozdravljeni . Najprej moram izraziti čestitke vladi, da sploh imamo dva kandidata, ki želita prevzeti dve tako odgovorni ministrstvi. Imamo že veliko izkušenj z menjavami , tako na Ministrstvu za zdravje, tudi za okolje, ker sta to dva zelo težka resorja, kjer se prepleta veliko interesov, kjer je v ozadju tudi veliko denarja, in zato je biti minister za zdravje lahko tudi nevarno. Kakorkoli, preteklosti sem imela velika pričakovanja do prejšnjega ministra , ker sem menila, da ima zdravstvo v malem prstu, da ga pozna, ker je več let delal na tem področju, pa sem bila razočarana, kar čakalnih dob nismo odpravili v treh mesecih, tako kot je napovedoval, pa tudi drugih težav ne, ampak so se še nakopičile. Zato sedaj nimam velikih pričakovanj, ne bom pa rekla, da ni mogoče, da me bosta oba kandidata v prihodnosti pozitivno presenetila. To možnost pa dajem obema, zato ne bom v naprej kritična do njiju, do njune kandidature, ampak jima čestitam, da sta pripravljena se spustiti in sprejeti to odgovorno funkcijo na dveh odgovornih resorjih. Minister za zdravje, gospod Aleš Šabeder je zagotovo, do neke mere spoznal zdravstveni sistem v tem času, ko je vodil Klinični center, ki je zelo velika ustanova z veliko zaposlenimi, z veliko različnimi interesi, če tako rečem, in zato ima morda tudi večji vpogled v, na to področje in bo tudi laže začel delati . Vendar do sedaj smo vedno znova slišali, da je moč lobijev na tem področju velika. In zato se sprašujem, kdaj bomo spremenili tudi naš Zakon o javnih naročilih, ker ne funkcionira, ker prav ta zakon velikokrat omogoča, da so nabave materialov dražje kot sicer, če bi nekdo nabavil takoj direktno iz prve roke neki material, tako se pa s pomočjo javnih naročil cene velikokrat dvignejo. Poznam kar nekaj konkretnih primerov , ko so mi zdravniki sami pripovedovali o tem, kako se je čakalna doba podaljšala, ker se bos pokvaril neki inštrument, in kako je bil precej dražji, kot če bi ga naročili direktno. Tako da na tem področju imamo še kar nekaj dela in tudi nekaj ministrov je izrazilo svoja opažanja in tudi se pritoževalo nad pritiski, ki so jih doživljali strani različnih lobijev, ki so vpleteni tam, kjer se obrača veliko denarja. In zdravstvu se obrača veliko denarja, zato je tam interesov tudi veliko. Seveda pričakujemo od novega ministra, da bo takoj stopil akcijo in se pogovoril z družinskimi zdravniki, kot je tudi obljubil, saj ne želimo, da bi določene regije, določena področja ostala brez družinskih zdravnikov. Že tako vemo, da v nekatere regije bolj oddaljene od Ljubljane je težko sploh dobiti družinskega zdravnika, da se odloči za to , sedaj pa , da bi že obstoječi odšli, kajti ponudbe onstran meje so veliko bolj privlačne in tudi tam potrebujejo več zdravnikov in slovenski zdravniki so zaželeni. Jim tudi ne moremo zameriti, ker pač nismo doma vsega uredili, da bi bilo to področje , urejeno, pregledno in da bi lahko normalno delali, nosijo pa veliko za zdravje svojih pacientov. Seveda se nam ne zdi tudi logično če imajo zdravniki preveč birokratskega dela, namesto da bi se posvetili svojemu pacientu, ko je pa kaj narobe, takrat smo pa vsi pametni, pa pravimo, kaj vse bi moral ta zdravnik narediti, česa vsega ni naredil in tako naprej. Menim, da mora biti ta birokracija pri samem zdravniku zmanjšana, da se bo lažje posvetil pacientu, zato pa so lahko drugi kadri, ki bodo opravljali birokratske zadeve. Pričakujem tudi sodelovanje Ministrstva za zdravje z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve. Pri zadnjem poročilu Varuhinje za človekove pravice smo slišali prav te pripombe, da si, se ti dve ministrstvi ne usklajujeta dovolj dobro in da prihaja tudi zaradi tega do kršenja pravic pacientov ali državljanov, ker se ministrstvi ne dogovorita in prelagata odgovornost eno ministrstvo na drugo. in zato pričakujem boljše sodelovanje . Seveda pa tudi Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga že tako dolgo čakamo, upamo, da bo zagledal luč sveta in rešil tudi mnoge probleme. prav tako me skrbi to nenehno poudarjanje da so vsi privatniki v tej Sloveniji nezaželeni oziroma jih ne bomo podpirali , ker samo javno, javno zdravstvo. Saj tudi zdravniki s koncesijo so del javnega zdravstva. Mislim, da jih nimamo preveč v Sloveniji, da bi si lahko to privoščili, da se gremo neko vojno proti tem zdravnikom s koncesijami, ampak da so enakopravno vključeni v sistem, saj gre za pacienta. In pacienta prav nič ne zanima, ali bo šel v neko državno ustanovo ali bo šel k privatniku koncesionarju, samo da bo prišel kmalu na vrsto, da bo storitev kvalitetna, to zanima pacienta in to mora biti v ospredju. In zato ne razumem te splošne gonje v Sloveniji proti vsemu, kar je privatno . Pacient je pomemben, kvalitetna oskrba je pomembna in ta sistem se mora dopolnjevati in prepletati. Na žalost dobro izobraženi zdravniki nam odhajajo in zato moramo res premisliti, sploh v obmejnih območjih, kjer je, so sosednje države tako blizu, da se lahko dnevno vozijo in nam ni vseeno, kajti prihajajo drugi, kjer nismo vedno prepričane v kvaliteto njihove izobrazbe, tudi poznavanje jezika, kulture in tako naprej in ki pa rešujejo nastalo situacijo, zato si moramo prizadevati , da bomo obdržali dobre zdravnike doma. potem kandidat na Ministrstvu za okolje in prostor prav tako izredno zahtevno področje, ki je prav tako nenehno slišimo o grožnjah in pritiskih lobijev, kajti tudi tukaj gre za veliko interesov, gre za urejanje prostora, za različna dovoljenja, za odpadke in tako naprej, tako da področje dovolj veliko. Seveda si želim, da bi bilo to ministrstvo tudi bolj učinkovito. Prevečkrat sem slišala različne investitorje, vlagatelje, naše podjetnike, ne samo tuje, kako dolg je postopek pridobivanja dokumentacije , koliko časa čakajo in kakšna izguba, gospodarska škoda pri tem nastaja. Če smo lahko v kratkem času pripravili vse potrebno in dali dovoljenja za Magno, potem morajo biti enakovredno in enakopravno obravnavani vsi potencialni investitorji. Pravila morajo biti jasna in ne smemo sprejemati zakonov samo zaradi enega investitorja, ampak morajo biti vsi v enakopravnem položaju, pravila jasna, tisti, ki pa izdajajo dovoljenja, pa tudi odgovorni. Kajti predstavljajmo si, kolika, kako velika gospodarska škoda nastane , če nekdo pet let ali pa več čaka na neko dovoljenje, in to sem kar nekajkrat slišala od podjetnikov, ki so želeli širiti svojo proizvodnjo, ki so imeli naročila, pa tega niso mogli izvesti prav zaradi teh dolgotrajnih postopkov. Potem urejanje prostora oziroma urejanje v zvezi z odlaganjem odpadkov - zelo preča tema. Žal ne bom rekla, da imam dokaze, ampak žal prevečkrat slišim o tem, da je tudi tukaj od zadaj kar precej denarja in lobijev in da poteka to odlaganje na nezakonit način v v opuščenih rudnikih in še marsikje. Jaz ne vem, če uradniki na tem ministrstvu ali res, ne vem, ali res, ampak to se pač govori, prelagajo odgovornost drug do drugega in so tudi pod pritisk. Menim, da bi bilo , morda dobro tudi zamenjati ljudi oziroma jih premestiti, če ne opravljajo odgovornost svojih nalog oziroma niso sposobni zdržati teh pritiskov. Ali obstajajo tudi drugi načini. Seveda pa želim, bodočemu ministru , da ne kloni pod težo takšnih pritiskov, da naj ima v mislih, da bo delal to, kar je prav, kar je zakonito, kar je dobro in ne to , kar hočejo določeni lobiji, če še enkrat ponovim to besedo, ampak o tem bo lahko imel mirno vest. Bojim pa se, da dokler nekdo služi oziroma gre vse po načrtu , potem nima afer, ko pa želi nekdo nekaj urediti, kar nekomu ni všeč, pa se najdejo primerne afere za to. Mislim , da tudi slovenska javnost in mi sami politiki ne smemo nasedati na različne takšne afere, ki pravzaprav nimajo odločilnega pomena, so pa zelo priročne, zato, da se nekoga znebimo. to pa ni prav, zato želim obema kandidatoma, da bosta zmogla in da bosta urejala vsak svoje področje ne da bosta neustrašna. In da bosta pač delala po svojih močeh najboljših . sama ne bom nasprotovala nobenemu od teh kandidatov , ker se zavedam, da je potrebujemo odgovorne ministre na teh funkcijah , si pa seveda želim, da se nakopičeni problemi rešujejo v doglednem času in nenazadnje za to nista odgovorna samo ta dva kandidata, ampak celotna vlada in še privesek ali pa nadvesek vlade. hvala, gospa poslanka. Mi ...